Hvala lepa! Najprej moram reči, da sem razočaran, ker, predstavniki vlade pridejo, preberejo pet minut na začetku pa si potem vzamejo za zaključek nekaj minut in končajo in s tem je pač njihova vloga v zakonodajnem postopku, v takih primerih končana. Jaz mislim, da je to neresno in da je neodgovorno. Predlog zakona je bil tukaj, pričakoval sem, da bo se vlada, državna sekretarka, vključevala v razpravo, korigirala naše napake ali napačne navedbe, ne, ali pa napačne poglede, pa seveda tudi drugih poslanskih skupin, predvsem koalicijskih, ne, ker očitno med njimi nekateri več kot toliko, da kaj preberejo, ne, se niti ne poglobijo v tematiko, ne, oziroma v predlog, ki ga imajo na dnevnem redu oziroma na mizi. Jaz sem, moram reči, zelo razočaran, ne, glede nad komentarji, glede nad, obrazložitvami, še posebej pa glede na stališčih poslanskih skupin, ne. Edina svetla izjema tule v razpravi koalicije je bila Monika Gregorčič, ki je imela zelo korektno razpravo z dilemami in pomisleki, ampak pač tako je, ne. Tukaj smo. Zdaj, kar zadeva ta naš predlog, ne. Jaz sem prej na začetku povedal, da je predlog, se uveljavlja s prvim prvim dva tisoč devetnajst, ne za nazaj, ampak za naprej. In povedal sem tudi, da bo za naprej tudi gospodarska rast tam tri plus odstotke, ne, ali pa približno tri odstotke in da bo to zato, ker gre "procentno-procentni" račun naprej, dodatna milijarda evrov v državnem proračunu, če se bo s to dinamiko odvilo, in tristo milijonov od tistega, kar bo nastalo prihodnje leto, ne, bi bilo namenjeno za ta naš predlog zakona. To drži, gospa, ne, državna sekretarka? To stoji? In zdaj sprašujem, ne, ali pa, glede tega, ne, ali je to korekten predlog, a ne, z vidika prispevka državljanov k gospodarski rasti? Zdaj, podjetja tu so izvzeta iz tega predloga, pač to se s tem nismo ukvarjali, ne, ker je treba pač neke druge mehanizme uporabiti in je treba tam res imeti neki širši dogovor. Vendar v tem primeru, ko sta partner samo dohodninski zavezanec, a ne, in država, pa lahko to naredimo. Za to pa ne rabimo nobenih širših pogajanj in nobenih širših družbenih konsenzov. To sta samo dva partnerja, država, finančni ministrstvo za finance, vlada, ki bdi nad izvrševanjem proračuna in mi, ki določamo o tem, kakšna bo davčna stopnja. In jaz sem prepričan, da je ta naš predlog, a ne, za razmere, v katerih smo in kakršne bodo še prihodnje leto, ne, zagotovo zelo korekten. Zdaj, da vas samo spomnim, ne, mi smo davčno reformo naredili, mislim, da leta dva tisoč šest, če se ne motim, ali dva tisoč sedem. Dva tisoč šest. Zdaj pa leta dva tisoč sedem, ne, smo imeli iz dohodnine devetsto devetnajst milijonov evrov prihodkov, leta dva tisoč devet, ne, ko je to na polno zagrabilo, pa milijardo sedemdeset milijonov. To se pravi, je dohodnina kljub temu zrasla za oseminosemdeset milijonov evrov. za oseminosemdeset milijonov evrov. In ker DDV, ne, dva tisoč sedem, je ga je bilo pobranega dve milijardi devetsto, ne. deset milijonov leta dva sedem, dva devet pa dve milijardi osemsto štirideset, to se pravi, je padlo za sedemdeset milijonov. Ampak skupni saldo je bil pa še zmeraj plus osemnajst milijonov za državni proračun, kljub temu, da smo sistemsko vse razbremenili, ne. Torej, to potrjuje tistim, ne, ker, tisti trditvi, ne, da so nižji davki in več plačnikov, pomeni večji učinek v masi za državni proračun, ker, višji so davki, več je sive ali črne ekonomije. To, to je logična posledica. To se je zgodilo povsod in tudi pri nas. Tako da ... Tako da ... Pač je to to, ne. Skratka, ni to to, ne. Zdaj, debate okrog socialne države, ne. Zdaj, če bomo ljudem omogočili, da bodo imeli višji neto saldo na svojih, na svojimi prihodki ali pa na svojih računih, najbrž s tem krepi njihova socialna varnost, ne. Ni treba državi nič delati, zato da bodo bolj socialno varni. Omogočiš jim, da imajo nekaj več denarja in s tem pokrijejo svoje, bom rekel, potrebe. Socialna država, ki jo pa zagovarjate, ne, to je pa državna socialna država, etatizem, če temu tako rečem, ne, pa pomeni, ne, da je treba vse pobrati, a ne, potem si vmes nastaviti deset tisoč ljudi, da se s tem ukvarja, ne, in potem to delijo po po, po obrazih, po obrazcih, ne, in tako naprej, in tako naprej, kakor kje, ne. Vmes se izgubi trideset procentov za plače, ne, trideset procentov izgine neznano kam, ne, trideset procentov tistega se pa tako kot v vsakem socializmu potem pride do tistih končnih namenov, ne. Jaz mislim, da ta koncept, ne, z visokimi davki ni dober. Obratno je mnogo boljše, mnogo bolj učinkovito, mnogo bolj ljudje skrbijo za sebe, za svojo družino, za tudi razvoj svojega podjetja, tudi za svoje espeje in tako naprej, ne, kakor v primeru, ko se vse to, pač, ne da in ne omogoča na tak način. Kar zadeva pa vire, ne, spoštovani, poleg gospodarske rasti, ki bo drugo leto prinesla dodatno milijardo v proračun, imate na Karavanken tunelu osemnajst milijonov, imate na drugem tiru sedemsto milijonov, imate na cev, imate v proračunu še cel kup balasta, za katerega sploh ne veste, za kaj gre denar, ampak je samo tam, ne, in se potem to izgublja za razne projekte, take ali drugačne, take in drugačne družbe. Veliko denarja je v proračunu, cel kup gluhih postavk, ne, katere potem vlada prerazporeja za svoje namene, svoje potrebe. In, mislim, da kakšnih težav, da bi to naredili, nimate, da bi, tudi tak predlog podprli. Skratka, priporočam vam, da predlog podprete, da date svoje predloge za drugo obravnavo, da da tudi vlada svoje predloge, in na koncu bomo naredili en primeren zakon za naše državljane. Milijon in pol je tistih, ki bodo imeli korist od tega zakona. Hvala